Ekonomická kríza naplno odhalila to, že nie je možné budovať solidaritu medzi štátmi, pokiaľ neexistuje solidarita medzi občanmi týchto štátov. Tento deficit je potrebné prekonať a cezhraničná spolupráca dobrovoľníkov je jedným zo spôsobov ako sa to dá dosiahnuť.

V období šetrenia je veľmi dôležité posilniť najmä sociálny rozmer dobrovoľníctva a význam zručností získaných pri dobrovoľníckej činnosti pre pracovný život. Zavedenie európskeho pasu zručnosti nie je ideálnym riešením, ale môže pomôcť nielen mladým ľuďom pri hľadaní pracovných príležitostí aj v sťažených podmienkach krízy.